Én a civil szférából érkeztem, és lettem Fideszes képviselő, lassan 8 éve egy fogyatékossággal élőket képviselő szervezetet vezetek mint elnök.

Az a kérdésem, képviselőasszony, hogy az Ön hazájában egy civil szervezet, ha nem megfelelő gazdálkodást folytat, és ez ellen az Ön országának hatósága fellép, és ellenőrzést hajt végre, azt Ön minek minősítené?